În primul rând doresc să salut angajamentul exprimat de Comisie, în comunicarea recent prezentată, de continuare a procesului de simplificare a politicii agricole comune. Regulile excesive înseamnă mai puțină competitivitate, iar rigiditatea excesivă înseamnă mai puțină funcționalitate. Fără îndoială, unul dintre motivele pentru care PAC se cere în prezent reformată este necesitatea simplificării sale. Doresc să semnalez câteva din aspectele foarte importante din Rezoluția privind simplificarea politicii agricole comune, adoptată de acest Parlament. Colegul Michel Dantin a făcut referire la acele state care merg prea departe în aplicarea legislației europene. Consider că este imperativă reducerea la strictul necesar a formalităților birocratice, nu doar la nivelul european, ci și la nivelul statelor membre.

Este știut că acolo unde birocrația europeană cere trei semnături pentru aprobare, birocrațiile naționale vin la rândul lor și adaugă încă cinci semnături. Numai acele reguli și condiții care sunt relevante și absolut necesare și prezintă utilitate incontestabilă trebuie să rămână în aplicare. Simplificarea în sine nu este suficientă, este necesară de asemenea extinderea acțiunilor de formare și de informare a potențialilor beneficiari. O parte consistentă a fondurilor pentru dezvoltare rurală, de exemplu, ar trebui direcționată în mod obligatoriu către astfel de acțiuni. Pentru că simplificarea este direct legată de transparență, profit de prezența în plen a domnului comisar pentru a i adresa o întrebare în afara contextului având în vedere decizia recentă a Curții Europene de Justiție privind beneficiarii fondurilor agricole europene, ce măsuri are în vedere Comisia pentru a asigura în continuare publicarea informațiilor cu privire la aceștia?